Pane předsedající, milá paní Spinelliová, já jsem si Vaši zprávu důkladně pročetl a myslím si, že to je dobrý základ pro diskuzi. Nikomu nic nenařizovat a spíše otevírat témata, která dneska je potřeba otevírat, jako jsou témata jako je vliv některých zahraničních mocností na demokracii a na dění v členských státech Evropské unii. Ale jedna věc mě tam zaujala, protože mně tam poměrně dost chybí. A to je otázka zodpovědnosti novinářů. I novináři jsou zodpovědní za to, co napíšou. A myslím si, že je na místě, že když udělají někdy nějakou chybu, tak by měli vlastně se snažit tuto chybu napravit. A myslím si, že to v té zprávě není dostatečně zdůrazněno. Já chápu všechny ty kauzy, které jsou spojené a které jsou namířené proti novinářům.

Ale na druhou stranu můžeme reflektovat i zkušenosti některých politiků, kteří byli třeba nepravdivě z něčeho osočeni, a ten novinář to neuvedl na pravou míru.